En dos semanas nada irreversible va a suceder y nada realmente muy importante se va a retrasar. Y, sin embargo, tenemos la oportunidad de incrementar el consenso en torno a este informe que, como ha señalado el señor Verhofstadt, ha sido tramitado de una manera excesivamente acelerada. Solo pedimos un poco de tiempo para encontrar un acuerdo mayor.